Ja. Spoštovani podpredsednik, najlepša hvala za besedo. No, jaz, z zanimanjem poslušam to današnjo, razpravo in predlagatelj je, na začetku govoril o zmanjšanje zmanjšanju demokratičnega deficita v Republiki Sloveniji. In to ni težava samo v naši državi, to je težava v celotni Evropski uniji. In Evropska unija je v okviru tega, da bi zmanjšala ta deficit oziroma primanjkljaj, krepila pristojnosti Evropskega parlamenta. No, in zdaj bom šel še malo, nazaj na to zgodovino zadev EU, ki so bile predlagatelju všeč v mojem stališču. In to je to, da je bila leta devetnajststo devetinsedemdeset so bile organizirane, prve neposredne volitve v Evropski parlament. Lizbonska pogodba je Evropskemu parlamentu dala tudi zakonodajno funkcijo. In države članice so bile tiste, ki so pristojnosti prenašale na Evropski parlament ravno za zmanjšanje tega deficita oziroma demokratičnega primanjkljaja. S tem je Evropski parlament dobil tudi nadzorstveno funkcijo, volilno funkcijo in proračunsko funkcijo. Kar se tiče Evropske komisije. Evropska komisija zastopa interese Evropske unije kot celote. No, in potem Evropski komisiji smo dali monopol nad zakonodajno iniciativo, je varuh ustanovnih pogodb Evropske unije in Evropsko unijo predstavlja navzven. Je torej močan organ, supernacionalni, in izrecno neodvisna od držav članic in zastopa, kot rečeno, splošne interese celotne Evropske unije. No, in tudi jaz, kot kolega, sedim v Odboru za zadeve Evropske unije, no, in in bom res z velikim zanimanjem in, interesom poslušal in razpravljal o in s kandidatom za evropskega komisarja, ko bo ta na odbor tudi prišel. In glede na njegovo predstavitev se bom seveda o njem strinjal ali pa se ne bom, a ne, no, in. Evropski parlament da tudi zeleno luč celotni komisiji in jo kot tako v celoti potrdi ali v celoti zavrne. In v okviru razvoja Evropske unije in vsega tega je tako Slovenija kot druge države članice prenesla del pristojnosti oziroma svojih suverenih pravic, ki daje Evropski uniji kot celoti njeno večjo legitimnost. No, in jaz si kot, državljan in kot poslanec želim večjo udeležbo na volitvah, tako domačih kot na volitvah v Evropski parlament, in ukrep, ki ga predlaga predlagatelj, k temu mislim, ne bo pripomogel. Želim si tudi, da bi bili mladi bolj udeleženi, v in seveda tudi drugi državljani, v ta aktivni politični proces in da bi seveda bile naše razprave močnejše, kot so. In mogoče se za zaključek, Potrebne bodo spremembe, se strinjam, v Evropski komisiji in delovanju celotne Evropske unije, ampak te spremembe bodo morale priti od tistih, ki so komisili komisiji dali moč, in to so države članice oziroma vseh njih osemindvajset. Hvala lepa.